Hvala, predsedujoči. seveda minister, hvala za ta odgovor. Sicer ni bilo vprašanje ni bilo toliko namenjeno zlorabi kot premalo prostora za naše študente v Ljubljani predvsem. Vem, da Maribor in in Primorska imata nekako to bolje, rešeno zadevo, ampak v Ljubljani je to velik problem. Ugotovili smo pa, da je tudi ena veliko število tudi teh zlorab, ker glejte, vam povem, jaz sam, odprete Google, udarite gor "oddam odločbo", ali kar je, in jo dobite. Zdaj jo dobite, šest, sedem jih imam jaz na mizi, tukaj glejte, kar je. Problem, to je drugo, ampak največji problem je bilo moje vprašanje, zakaj pride do tega, da študenti še do danes da vam povem, zadnji spisek, drugi četrti, to govorimo dva pred dvema tednoma, niti ne, je še vedno šestinsedemdeset moških, sto devetinpetdeset žensk, to je skupaj dvesto petintrideset študentov, ki čakajo prostor. Kaj to možno? Saj čez en mesec konča šola! Mislim, to je tisto, kar je. Jaz vem tudi rešitve, vam lahko povem. Na primer Erasmus sistem. Erasmus sistem, šest mesecev gre v tujino, eni v prvem, polletju, po grejo šest mesecev v drugem, to je dvesto petdeset študentov, v tem trenutku ne bi niti eden čakal, če bi mi lahko to kontrolirali in pregledali, kdo je šel na Erasmus, in jih dali šest mesecev začasno sem in premestili pol na drugi kraj, ker mislim, da bili tudi študentje zadovoljni, da dobijo ta prostor. Veste, vsi si ne morejo privoščiti stanovanja privatna, kar je tudi res, in zaradi tega moramo to zadevo nuditi. Problem en drugi, kje je tudi? So določeni študenti, ki so vpisani kot študenti, ampak ne študirajo, delajo, imajo pa status študenta in zato imajo pravico tudi do odločbe in tiste odločbe ne koristijo. Da ne govorimo pa o absolventih, ki je popolnoma. Samo to je bil moj problem, dajmo razmišljati kot ministrstvo, z začeti gledati na te študente, ki ne dobijo prostora. Hvala, toliko z moje strani.